Uniunea trebuie să se implice în continuare, conform foii de parcurs aprobate de ONU, în eforturile pentru detensionarea situației.

Sute de mii de persoane suferă deja consecințele crizei dintre cele două țări. De exemplu, numărul refugiaților din tabăra de la Yida s a dublat în ultimele două luni. Semnalez în special situația din regiunea munților Nuba, unde regimul sudanez nu permite accesul nici măcar pentru livrarea ajutorului umanitar.